Elnök úr, az Európai Parlament szerepe idézem a Ház elnökét ha kell, közvetíteni vitás felek, országok között. A Parlament ne csak a tűzoltás szerepét vállalja fel, hanem vegyen részt a tűz megelőzésében is.

Egy ilyen kerettörvény segít abban, hogy a kisebbségek ne legyenek kitéve kormányok, szélsőséges szervezetek kénye kedvének, olyan jelenségeknek, mint a szlovák államtörvény, mely bünteti az anyanyelv használatát. Megengedhetetlen, hogy az Unió területén kisebbségi szervezeteket tiltanak be, lefestik a kétnyelvű helységnévtáblákat, szélsőséges szervezetek kisebbségellenes, provokatív tüntetéseket szerveznek. Az EP szerepe olyan törvényhozás megvalósítása többek között, mely védi az emberi jogokat, megakadályozza a diszkriminációt, garantálja, hogy a kisebbségek szülőföldjükön teljes értékű emberként élhessenek.